virðulegi forseti ég flyt skýrslu íslandsdeildar ves þingsins fyrir árið tvö þúsund og sex

vestur evrópusambandið ves er varnarbandalag vestur evrópuríkja og var stofnað með brussel sáttmálanum að nítján hundruð fjörutíu og átta stofnun atlantshafsbandalagsins nato árið nítján hundruð fjörutíu og níu skyggði nokkuð á starfsemi ves en með breyttri skipan öryggis og varnarmála í kjölfar endaloka kalda stríðsins jókst mikilvægi stofnunarinnar til muna með maastricht sáttmálanum árið nítján hundruð níutíu og eitt var ves falin útfærsla á framkvæmd varnarmála og hluta sameiginlegrar utanríkis og öryggismálastefnu evrópusambandsins næstu ár efldist ves verulega og gegndi æ stærra hlutverki í öryggismálum evrópu auk þess sem sambandinu var ætlað að annast framkvæmd á fyrirhuguðum varnarmálahluta e s b sem átti að gegna hutvekri evrópustoða nato af þessum sökum var litið á ves sem hlekkinn á milli nato og utanríkis og varnarmála árið tvö þúsund staðfestu leiðtogar e s b að nato yrði áfram grundvöllur sameiginlegrar varnarrikja sambandsins en jafnframt var nauðsynlegt bæði að koma á nýjum pólitískum og hernaðarlegum stofnunum er gerðu evrópuríkjunum kleift að efna til hernaðaraðgerða undir forustu e s b þegar bregðast þurfti við alþjóðlegum vanda samkvæmt ákvörðunum leiðtoga aðildarríkja e s b hefur nauðsynlegum stofnunum þegar verið komið á fót innan annarra stoða e s b þróunin í átt að sjálfstæðum hernaðarmætti e s b hefur gert það að verkum að hlutverk ves í öryggis og varnarmálum álfunnar hefur minnkað verulega virðulegi forseti ves þingið var stofnað árið nítján hundruð fimmtíu og fjögur og kom fyrst saman ári síðar þegar verulegar breytingar voru gerðar á stofnsáttmála ves meðal annars til að veita ítalíu og þýskalandi aðild að sambandinu á ves þinginu koma saman alls þrjú hundruð sjötíu þjóðkjörnir þingmenn ves þingið hefur aðsetur í parís tveir þingfundir eru haldnir árlega oftast í júní og desember hlutverk þingsins er að fjalla um málefni er falla undir starfssvið ves það er öryggis og varnarmál álfunnar þingið fjallar auk þess um ársskýrslur ves og fjárhagsáætlun það fjallar um málefni sem eru efst á baugi í nefndum þingsins ályktanir skýrslu nefnda gerir tillögur til ráðherraráðs ves og beinir fyrirspurnum til þess skjöl þingsins eru gefin út á ensku og frönsku en umræður fara fram á tungumálum aðildarríkjanna starfsemi og umræður á ves þinginu má greina í þrjá meginflokka í fyrsta lagi er þingið vettvangur þingmanna vestur evrópusambandsins og samkvæmt níundu grein endurskoðenda brussel sáttmálans frá nítján hundruð fimmtíu og fjögur er ves þingi ráðherraráði ves innan handar og ráðgefandi ves þingið hefur eftirlit með framkvæmd sameiginlegra varnarskuldbindinga sem kveðið er á um í fimmtu grein sáttmálans í níundu grein sáttmálans kemur fram að ráðherraráð vestur evrópusambandsins skal birta árlega skýrslu um starfsemi sína til þingmannasambandsins sem samanstendur af fulltrúum aðildarríkja brussel sáttmálans starfsemi ves er þannig bundin í milliríkjasáttmála og er það því ein þriggja evrópskra þingmannasamkundna sem slíkt á við um hinar tvær eru evrópuráðsþingið og evrópuþingið í öðru lagi hefur ves þingið haft það hlutverk í kjölfar yfirtöku evrópusambandinu á verkefnum ves árið tvö þúsund að vera tímabundið öryggis og varnarmálaþing evrópu og vettvangur þinglegrar meðferðar á sameiginlegri stefnu e s b í öryggis og varnarmálum virðulegi forseti í þriðja lagi hefur ves þingið eftirlit með milliríkjasamstarfi á sviði hergagnaframleiðslu og rannsókna og þróunarstarfs í hergögnum sem sinnt er af vegar de tveimur fjölþjóðastofnunum sem starfa undir væng vestur evrópusambandsins ves þingið hefur afgerandi þátttöku í umræðunni um hvernig staðið verði að evrópsku þingi er hafi öryggis og varnarmál til umfjöllunar ves þingið hefur lagt til að borð verði á fót öryggis og varnarmálaþingi evrópu þar sem þjóðkjörnir þingmenn höfðu eftirlit með starfsemi stofnana e s b á sviði öryggis og varnarmála annað væri ótækt það er mál er lúta að beitingu herafla og útgjalda til öryggis og varnarmála væru bundin við þjóðaröryggi þau þyrftu að njóta samþykkis þjóðþinga og þar af leiðandi væri það hlutverk fjölþjóðlegrar þingmannasamkundu sem vísaði til fulltrúa þjóðþinganna að ræða slík mál hin sameiginlega öryggis og varnarmálastefna e s b lýtur ekki stefnu framkvæmdastjórnar bandalagsins sem slíks heldur er um milliríkjamálefni að ræða í allri slíkri vinnu er það grundvallaratriði og hafa fulltrúar ves þingsins því lagt ofuráherslu á að það séu þjóðþing aðildarríkjanna sem hafi eftirlit með þessum málaflokki en ekki evrópuþingið það sé grundvallaratriði að fjölþjóðlegar þingmannasamkundur sem hafa bein tengsl við umbjóðendur það er kjósendur að aðildarríkjunum endurspegli mikilvægi milliríkjamálefni reynslan af slíkum þingmannasamkundum hefur verið afar farsæl og nægir þar að nefna auk ves þingsins nato þingið evrópuráðsþingið og þingmannasamkundu öryggis og samvinnustofnunar evrópu virðulegi forseti þrátt fyrir umfangsmikla stofnana og skipulagsbreytingar í evrópu á undanförnum árum er ves þingið enn sem komið er eina evrópska þingmannasamkundan sem gefur þjóðkjörnum þingmönnum færi á að fylgjast með og ræða sameiginleg öryggis og varnarmál álfunnar þingið er vettvangur sem leiðtogar evrópuríkja nýta til að skýra frá stefnumiðum sínum á árinu tvö þúsund og fimm varð áframhald á lífseigri umræðu um framtíðarhorfur ves þingsins og framtíðarhorfur evrópusambandsins við evrópusambandið og atlantshafsbandalagið en sem kunnugt er hafa miklar og örar breytingar átt sér stað á svið öryggis og varnarmála í evrópu á síðustu ár þessi umræða var sérstaklega hávær í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu frakka og hollendinga um nýja stjórnarskrá e s b sem báðar þjóðirnar höfnuðu virðulegi forseti stjórnarskráin hafði haft þó nokkur áhrif á stöðu varnar og öryggismála innan e s b en samkvæmt stjórnarskrárdrögum var staða þjóðþinganna veik til dæmis á sviði öryggis og varnarmál eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar í frakklandi og hollandi lá fyrir ákváðu leiðtogar evrópusambandsins að fresta frekari ákvarðanatöku varðandi stjórnarskrána og taka sér umhugsunartíma um framtíð sambandsins austurríkismenn lýstu því yfir við upphaf forsetatíðar sinnar í e s b í ársbyrjun tvö þúsund og sex að þeir hefðu áhuga á að endurvekja stjórnarskrárferlið en lítill áhugi virðist vera á því innan sambandsins ljóst er að e s b taldi útkomuna vera mikið áfall fyrir pólitíska þróun sambandsins og á fundinum kom glögglega fram að framhaldið væri að mestu óráðið á hinn bóginn mátti einnig greina að menn töldu að þessi nýja staða væri til þess fallin að greiða fyrir því að niðurstaða í helstu baráttumálum ves þingsins undanfarin ár og missiri það er aukin þátttaka og hlutur þjóðþinga í lýðræðislegu eftirliti með öryggis og varnarmálasveitum e s b yrði farsælli en ella íslandsdeild ves þingsins árið tvö þúsund og sex samkvæmt starfsreglum ves þingsins á alþingi í krafti aukaaðildar sinnar rétt á að senda þrjá fulltrúa á fundi ves þingsins aukaaðilar geta samkvæmt núverandi reglum þingsins tekið ríkan þátt í störfum þess og hafa málfrelsi á þingfundum þeir njóta þó ekki fullra réttinda og hafa ekki atkvæða eða tillögurétt á þingfundum sú hefð hefur hins vegar skapast að fulltrúar aukaaðildarríkja geta lagt fram tillögur og breytingartillögur í þinginu að því gefnu að fulltrúar aðildarríkja skrifi einnig undir þær fulltrúar aukaaðildarríkja hafa ekki heldur rétt til að tala á móðurmáli sínu á fundum þingsins á hinn bóginn hafa aukaaðilar rétt til að taka til máls og greiða atkvæði í nefndum og gera breytingartillögur þannig geta aukaaðilar haft áhrif á þær tillögur og skýrslur sem ræddar eru á þingfundum þegar þær eru í mótun aukaaðilar geta einnig beint fyrirspurn til ráðherraráðs þátttaka íslandsdeildarinnar og starfsemi ves þingsins á árinu ves þingið kemur sem fyrr segir saman tvisvar á ári til reglulegs þingfundar nefndir þingsins halda auk þess fundi nokkrum sinnum á ári árinu tók íslandsdeildin þátt í báðum hlutum þingfundarins fyrri hluti fimmtugasta og annars fundar ves þingsins fundurinn einkenndist af umræðunni um framtíð ves þingsins og auknum áhrifum evrópuþingsins á evrópsku öryggis og varnarmálastefnuna vandamál tengd stjórnarsáttmála evrópusambandsins voru einnig til umræðu ýmsir þingmenn töldu að höfnun frakka og hollendinga á sáttmálanum hefði framlengt líf ves þingsins og gefið því tækifæri til að styrkja stöðu sína í framtíðarstofnanaverki evrópusambandsins þingfundur hófst með því að utanríkisráðherra belgíu sem tók við formennsku í ves fyrsta júlí ávarpaði þingheim hann lagði áherslu á að nauðsynlegt væri fyrir aðildarríki e s b að horfa á jákvæðan árangur sambandsins undanfarna áratugi í stað þess að einblína á vandamál þess hann lagði í þessu sambandi áherslu á þann mikla árangur sem náðst hefur í samstarfi e s b ríkja á sviði öryggis og varnarmála á mjög stuttum tíma seppo korjanan varnarmálaráðherra finnlands sem tók við formennsku í e s b í júlí flutti því næst ávarp hann fjallaði um þrjú meginefni í fyrsta lagi áherslu finna í formennskutíð sinni varðandi pólitískt öryggi sambandsins í öðru lagi kynnti hann nokkra þætti í varnarstefnu finna og í þriðja lagi fjallaði hann um það bil sem myndast hefur milli evrópusambandsins og íbúa í aðildarríkjunum hann sagði að finnar myndu leitast eftir því að gera evrópusambandið trúverðugan og samstiga þátttakanda í alþjóðastjórnmálum varnarmálaráðherrann lagði áherslu á samstarf e s b ríkja við vopna og tækjakaup auk þess sem hann sagði að samstarf sambandsins við þriðja aðila sérstaklega nato þyrfti að styrkja hann lagði einnig áherslu á að finnar mundu áfram standa utan hernaðarbandalaga þótt þeir tækju virkan þátt í öryggis og varnarsamstarfi e s b og í friðargæsluaðgerðum á vegum bandalaga á borð við nato hann lagði að síðustu áherslu á nauðsyn þess að kynna fyrir íbúum e s b ríkja þau jákvæðu áhrif sem sambandið hefur haft á líf þeirra í því sambandi lagði hann áherslu á hlutverk evrópusambandsins við að tryggja frið og öryggi í álfunni á undanfarna áratugum utanríkisráðherra grikklands dora bakionni flutti einnig ávarp á þingfundi hún fór yfirtöku grikklands í öryggis og varnarsamstarfi evrópu og áherslu í varnarsamstarfi innan álfunnar æðsti borgaralegi fulltrúi nato í afganistan fór yfir stöðu mála í landinu og lagði áherslu á þau fjölmörgu vandamál sem alþjóðasamfélagið stæði enn frammi fyrir hann sagði frá auknu hlutverki nato í suður og austurhluta afganistan og því mati sínu að ef alþjóðasamfélagið næði ekki að bæta ástandið í afganistan mundu vandamál landsins flæða yfir til evrópu virðulegi forseti síðari hluti fimmtugasta og annars fundar ves þingsins fór fram í parís átjánda til tuttugasta desember tvö þúsund og sex fundinn sóttu fyrir hönd alþingismanna guðjón hjörleifsson formaður íslandsdeildar gunnar örlygsson varaformaður og einar már sigurðarson auk tómasar brynjólfssonar ritara deildarinnar óvissa um framtíð stjórnarskrársáttmála evrópusambandsins hafði mikil áhrif á umræður á desemberfundum ves þingsins líkt og verið hefur undanfarið eitt og hálft ár ves þingið verður áfram eini samráðs og eftirlitsvettvangur þingmanna e s b vegna varnar og öryggissamstarfs aðildarríkja evrópusambandsins þangað til stjórnarskrársáttmáli verður samþykktur af öllum aðildarríkjum sambandsins þingmenn lögðu áherslu á að hver sem niðurstaðan yrði varðandi framtíð stjórnarskrársáttmálans yrði að tryggja lýðræðislegt eftirlit með samstarfi evrópusambandsríkja á sviði öryggis og varnarmála þróun evrópsku varnar og öryggisstefnunnar samskipti evrópusambandsins og nato auk stöðu hergagnaframleiðslu í evrópu voru meðal annarra málefna sem voru fyrirferðarmikil í umræðum á þingfundum í desember málefni miðausturlanda voru þingmönnum einnig hugleikin átök í líbanon sumarið tvö þúsund og sex voru ítarlega rædd sérstaklega ásakanir um skort á samstarfi og samstöðu aðildarríkja e s b við brottflutning evrópubúa frá átakasvæðinu og við mönnun friðargæsluliðs á landamærum ísraels og líbanons þingfundunum í desember má í raun skipta í þrennt í fyrsta lagi má nefna undirbúning fyrir starf ves þingsins árið tvö þúsund og sjö með kosningu yfirmanna þess og umræðum um fjármál þingsins og ráðherrahliðarinnar í öðru lagi ávarp ráðherra fulltrúa þeirra og boðsgesta og í þriðja lagi kynningar umræður kosningar og skýrslur og tillögur sem lagðar eru fram á þinginu endurkjör sem forseta ves þingsins bar hæst vegna undirbúnings fyrir fimmtíu og þrjú ves þingið sem fram fer árið tvö þúsund og sjö auk þess voru tíu varaforsetar kjörnir fyrir sama tímabil forsetinn og varaforsetarnir nutu einróma stuðnings þingheims gloser evrópuráðherra þýskalands ávarpaði þingið fyrir hönd þýskalands sem fer með formennsku í evrópusambandinu og vestur evrópusambandinu frá ársbyrjun tvö þúsund og sjö ráðherrann lýsti stefnu þýskalands gagnvart evrópska öryggis og varnarstefnunni auk afstöðu þýskalands til nato skrefa varðandi stjórnarskrá evrópusambandsins loksins sagði hann evrópska varnar og öryggisstefnu standa frammi fyrir fjölmörgum áskorunum vegna styrkingar og breikkunar stefnunnar til að bregðast við þessum áskorunum hyggjast stjórnvöld í þýskalandi beina spjótum sínum að fjórum meginþáttum í fyrsta lagi verður lögð áhersla á verkefni og aðgerðir í nafni sambandsins í öðru lagi verður litið til styrkingargetu e s b til að ná stjórn á hættuástandi í þriðja lagi mun þýskaland leggja áherslu á styrkingu hernaðarlegs samstarfs við þriðja aðila og í fjórða lagi og í fjórða lagi á þróun hugmyndafræðistefnunnar gloser lagði í ræðu sinni áherslu á mikilvægi borgaralegra viðbragða e s b til að takast á við hættuástand hann sagði næstu verkefni evrópska einar og öryggisstefnunnar yrði kosovo eftir að samkomulag hefði náðst um framtíðarstöðu héraðsins hann sagði að einnig mætti vænta aukinna verkefna fyrir evrópskar sveitir í afganistan gloser lýsti því yfir að herfylki e s b yrðu reiðubúin til aðgerða frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö hann sagði einnig að það vantaði ríki til að taka að sér verkefni á því sviði eftir árið tvö þúsund og átta og enn skortir upp á getu stuðningssveita herfylkjanna til dæmis varðandi sjó og loftflutninga auk þess þyrfti að auka enn samhæfingu borgaralegra og hernaðarlegra þátta í viðbragðsgetu e s b við hættuástandi einnig þyrfti að styrkja samstarfið við aðra áhrifavalda í alþjóðakerfinu sérstaklega bandaríkin nato og sameinuðu þjóðirnar einnig þyrfti að bæta þekkingu og skilning rússneskra stjórnvalda á evrópsku öryggis og varnarstefnunni að lokum lagði ráðherrann áherslu mikilvægi orkuöryggis fyrir orkustefnu og utanríkisstefnu sambandsins í því samhengi þyrfti að líta til aukins samstarfs við ríki sem hafa olíu og gasleiðslur til evrópu á landsvæði sínu ráðuneytisstjóri finnska varnarmálaráðuneytisins sagði getu sambandsins til aðgerða hafa aukist verulega á undanförnum missirum auk þess hefði aðgerðum fjölgað til muna og væntingar um aðbúnað e s b að krefjandi alþjóðlegum verkefnum aukist verulega ráðuneytisstjórinn fjallaði um núverandi verkefni evrópsku öryggis og varnardeildarinnar og lagði áherslu á mikilvægi borgaralegra viðbragða við hættuástandi

ég við að lokum þakka starfsmönnum alþjóðasviðs alþingis og samnefndarmönnum mínum í íslandsdeild ves fyrir gott samstarf undir þetta rita guðjón